A rovnako nie každá činnosť na mori, ktorá sa týka ťažby ropy a plynu v európskych vodách, prebieha vo vodách pod kontrolou Európskej únie. Katastrofa už spomínaná v súvislosti s plošinou v Deepwater Horizon bola podnetom na to, aby všetky subjekty zapojené do prieskumu ložísk a ťažby plynu a ropy na mori opätovne prehodnotili bezpečnosť v ich priemyselných odvetviach. A aj keď ropný a plynárenský priemysel sa môže pochváliť zlepšujúcimi sa výsledkami v oblasti zdravia a bezpečnosti pracovníkov, zameranie na bezpečnosť personálu by nemalo odvádzať pozornosť od bezpečnosti postupov, najmä v oblasti prevencie havárií a ich riadenia. Som presvedčená, že je na mieste monitorovať prísnu kontrolu a nepretržité testovanie a posudzovanie environmentálnych vplyvov látok s cieľom ubezpečiť sa, že sú neškodné aj v prípade ich úniku, a tým aj zamedziť vplyvom na verejné zdravie a životné prostredie.